herra forseti hér erum við að ræða fyrirspurn frá mér og háttvirtur þingmaður ástu ragnheiði jóhannesdóttur um tæknifrjóvganir færsla glasafrjóvgunardeildar landspítalans yfir í hinn sjálfstæða rekstur að medica hefur heppnast vel að mati flestra aðila og þar á meðal samtakanna gegn ófrjósemi sem heita tilvera aðstaðan og þjónustan hefur stórbatnað og biðlistar styst til muna við þessa færslu á þjónustunni fyrir um tíu mánuðum var því lýst yfir að starfsemin yrði tryggð og að meðferðarkostnaður mundi ekki hækka en frá því í ágústmánuði síðastliðnum hefur hins vegar skapast óásættanleg staða þar sem fjölda umsamdra meðferða var náð í sumar og fólk lenti í því að greiða fyrir meðferð að fullu í rúma þrjá mánuði eða fresta meðferðinni um ókominn tíma samkvæmt upplýsingum frá tilveru hafa nokkrir tugir einstaklinga lent í því að borga fyrir meðferð fullu verði á þjónustu sem áður var niðurgreidd og sá kostnaður getur numið mjög háum upphæðum eða nokkur hundruð þúsundum króna

það er því ljóst að þörfin eftir slíkum meðferðum hefur vanmetin í samningi milli lsh og að medica þrátt fyrir að fjöldi niðurgreiddra meðferða hafi farið upp þrjú hundruð þrjátíu meðferðir á árinu nítján hundruð níutíu og níu var einungis samið um tvö hundruð fimmtíu niðurgreiddar meðferðir í samningi milli lsh og að medica sem gilti á þessu ári samtökin tilvera meta að það þurfi að veita viðbótarfjármagn sem nemur um hundrað og fimm meðferðum og miða síðan við um það bil þrjú hundruð þrjátíu meðferðir á ári til að mæta þessari þörf sé það ekki gert myndast einfaldlega enn lengri biðlistar samningurinn við að medica rann út tólfti nóvember síðastliðinn hins vegar hefur nú verið gerður bráðabirgðasamningur til skamms tíma en það vantar hins vegar langtímalausn mig langar því að spyrja

einnig hvort hann muni koma til móts við þá sem gátu ekki notið niðurgreiðslu þjónustunnar á samningstímanum og greiddu fyrir meðferðina fullt verð eða frestuðu meðferðinni og hversu mörg pör þetta eru í gær var síðan kynnt afar ánægjulegt frumvarp sem heimilar meðal annars tæknifrjóvganir samkynhneigðra og því má ætla að eftirspurn eftir slíkum meðferðum muni aukast enn frekar á næstu árum það er því ljóst að það þarf að gera ráð fyrir enn auknu fjármagni vegna þessa ég vil spyrja hvort hæstvirtur heilbrigðisráðherra muni taka tillit til þessara fyrirhuguðu lagabreytinga í næstu samningsgerð